Monsieur le Président, Madame la Commissaire, chers collègues, je m'étonne, mais je ne suis pas surprise de me retrouver, une fois de plus, debout dans cet hémicycle pour parler des méfaits de l'industrie du diesel.

Mais je ne suis pas surprise, car la course effrénée à la rentabilité, sans souci du coût humain, social, sociétal, a depuis longtemps démontré sa nocivité, quel que soit le domaine économique. Certains industriels automobiles n'ont pas hésité à mettre sur pied un business model basé sur la tricherie, signe d'un sens éthique défaillant, qu'on retrouve donc aussi dans les expériences révélées par la presse allemande. L'enquête sur les fraudes aux mesures d'émissions avait bien montré la façon dont certains tordent à leur avantage les règles européennes en matière d'émissions. On voit aujourd'hui que c'est la même chose pour les règles d'essais cliniques et les normes de protection animale. Dans ces domaines, il incombe aux autorités européennes de faire toute la lumière mais aussi d'agir.